Nie dziwmy się, tak, ludzie czują obawy, czują strach, czują strach na ulicy, na lotnisku, w pociągu, w szkole, itd. Czują także strach o utratę pracy, w związku z perspektywą niskiej emerytury, o uzyskanie pracy w ogóle

wreszcie nowy element czują strach przed wojną.

Jest potrzebna rozwaga, ale są potrzebne także działania.

Mówił pan o tych nowych instrumentach. Zasadnicze pytanie czy jutrzejsza Rada przyniesie nam rzeczywiście nowe rozwiązania, nowe instrumenty, nowe nadzieje? To będzie źródłem deradykalizacji.